Hvala za besedo, predsedujoči. Slovenski javni zdravstveni sistem glede na vse, kaj se mu dogaja v zadnjih petindvajsetih letih funkcionira še presenetljivo dobro. Že petindvajset let je na udaru privatizacijskih teženj, že petindvajset let ga spodnašajo ideje zdravniško-zavarovalniškega lobija. To, kar v tem trenutku spremljamo na področju družinskih zdravnikov, je zgolj zadnji simptom oziroma zgolj zadnja etapa v tej bitki pritiska za privatizacijo. Dejstvo je, da družinski zdravniki so izgoreli. Dejstvo je, da jih je premalo. in dejstvo je tudi, da njihove plače niso kaj posebej visoke, a hkrati njihovo stisko izrablja ta isti zdravniški zavarovalniški lobi, ki je slovensko javno zdravstvo sploh pripeljal do današnje, točke na robu na robu kolapsa in želi skozi tako ustvarjene razmere še nadaljnje privatizirati slovenski javni zdravstveni sistem. Določene svoje prakse, je v preteklosti že izsilil. Legaliziral je korupcijo v obliki prestrezanja, sredstev zavarovancev na komercialnih zdravstvenih zavarovalnicah preko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na komercialnih zdravstvenih zavarovalnicah tako ostaja šestdeset milijonov evrov letno sredstev, vseh zavarovancev, ki bi jih ki bi jih krvavo potreboval slovenski javni zdravstveni sistem, število koncesij prav tako narašča, še vedno imamo problem razmejitve med javnim in zasebnim zdravstvenim sistemom, imamo prakso tako imenovanih zdravnikov dvoživk. Tukaj so se vse so še seveda preplačane nabave medicinskih pripomočkov. Vse to je mozaik, ki sestavlja problem zdravstvenega sistema, problem privatnih praks, ki javni solidarni zdravstveni sistem spodnašajo. Veseli me sicer, da smo s predsednikom vlade, gospodom Šarcem v Levici našli skupno točko v tem, da je zadnje odpiranje vrat privatizaciji solidarnega javnega zdravstvenega sistema, ki se je dogodila v spremembah Zakona o zdravstveni dejavnosti, našli, skupno točko. In pričakujem, da bomo spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti zaprli že na naslednji, torej majski redni seji državnega zbora. Od tam naprej pa nas čaka še temeljita diskusija za področje koncesij in zlasti prednostno za leto dva tisoč devetnajst, kako ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in pravice iz dopolnilnega zavarovanja vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje, na tak način zagotoviti še več solidarnosti v javnem zdravstvenemu sistemu in šestdeset milijonov evrov, ki si jih komercialne zdravstvene zavarovalnice v tem hipu prisvajajo, prenesti v javni zdravstveni sistem za potrebe bolnikov. Hvala. Poslanec, ravnokar ste zlorabili govor, saj ...